... za besedo in lep pozdrav! Moje vprašanje gre o razširjeni Dolenjski cesti skozi Lavrico pri Ljubljani. Namreč, ministrstvo za infrastrukturo in direkcija za ceste tam poskušata zgraditi osemnajst milijonov evrov vredno štiripasovnico, skozi naselje, na kateri bo kar, dvanajst semaforiziranih križišč in dve krožišči na zelo majhnem, na zelo majhni razdalji. Proti takemu projektu so tako občani občine Lavrica, ki so že zdaj obremenjeni s, prometom, namreč, na dan se izteče tam nekje sedemnajst do osemnajst tisoč vozil skozi Lavrico, in so organizirali civilno iniciativo. To civilno iniciativo pa podpira tudi vrsta strokovnjakov, nevladnih organizacij in med drugim, podžupan občine Ljubljana Jože Koželj, ki vsi v en znak opozarjajo, da bo širša Dolenjska cesta pritegnila le več prometa skozi naselje, ozka grla pa se bodo prestavila drugam. Zato sprašujem ministrico, za infrastrukturo, gospo Alenko Bratušek, zakaj namesto osemnajst milijonov evrov vrednega projekta, ki ne bo rešil ničesar - razen tega, da bo še zgostil promet, skozi Lavrico in še povečal pritok avtomobilov v mesto Ljubljana, ki je že zdaj, zelo, prometno obremenjeno in zaradi tega tudi zelo onesnaženo - zakaj namesto tega raje ne investira v alternativno infrastrukturo? En predlog so podali že ti strokovnjaki in nevladne organizacije in Janez Koželj, to je tropasovna cesta, na kateri bi bil en pas rezerviran samo za javni prevoz, druga varianta, o kateri govorijo, je, da se enostavno nivojski, železniški prehod v Škofljici spremeni v podvoz in se na ta način, v bistvu promet naredi bolj tekoč. Generalno gledano pa je bolje kot investirati v take razširitve cest, ki so drage, onesnažujoče, moteče za, tamkajšnje prebivalce, investirati v, železniški prevoz in v javni prevoz. V enaindvajsetem stoletju bi si morali enostavno postaviti cilj, da začnemo zmanjševati količino osebnega prevoza, v mestih, ob mestih in omogočiti ljudem, da jim ne bo več treba vsak dan prebiti uro ali dve na cesti, samo zato, da pridejo do službe, ampak da se lahko po ugodnih cenah pripeljejo z neko obliko javnega prevoza, recimo z vlakom do svojega delovnega mesta. Hvala.